virðulegi forseti ég vil byrja á því að þakka skýrslu utanríkisráðherra þetta er fyrsta skýrsla hennar í þessu embætti og hún ber vissulega vott um breytingar sem fylgja eðlilega mannabreytingum á slíkum stöðum það verður að segjast eins og er og taka undir með þeim sem hér hafa talað á undan mér að skýrslan er jákvæð að mörgu leyti og áferðarfalleg við fyrstu sýn ég verð þó þó að ég ætli ekki að gera það að aðalumfjöllunarefni mínu hér að minnast aðeins á tóninn sem þar er að finna varðandi loftslagsbreytingarnar ég vil taka undir það sem háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir sagði um þau efni hér áðan og segja virðulegi forseti að mér hugnast ekki sú tilhlökkun sem skín í gegn um að hlýnandi loftslag muni vera svolítið spennandi fyrir okkur íslendinga vegna þess að það muni opnast nýjar siglingaleiðir hér fyrir norðan okkur eitt er víst virðulegi forseti að ef svo verður og ef til þess kemur munu margar aðrar breytingar fylgja og það verður að taka myndarlega á hér í mengunarvörnum þegar olíuskipin stóru fara að fara hér fyrir norðan okkur en það var ekki mikið um þetta fjallað í skýrslunni og ég ætla að snúa mér að öðrum efnum í henni eins og ég sagði er skýrslan með nokkuð mýkra yfirbragði en oft hefur verið hún er í rauninni full fyrirheita um breyttar áherslur og stefnumótun í brýnum málaflokkum svo sem þróunaraðstoð svokallaðri friðargæslu og mannréttindamálum það hins vegar hversu djúpt er á aðgerðum og fjárveitingum í þeim efnum og einnig það sem ekki er nefnt á nafn í skýrslunni vekur þó ákveðnar grunsemdir það er með rætt um grænþvott þessa dagana þessar skýrslu virðulegi forseti horfum við á hvítþvott þar sem þögn um óþægilegar staðreyndir og fögur fyrirheit þjóna þeim markmiðum einum að fegra ímynd íslands á alþjóðavettvangi í tilefni af framboði íslands til setu í öryggisráði sameinuðu þjóðanna og svo sannarlega veitir ekki af því núverandi ríkisstjórn setti smánarblett á heiður vopnlausrar þjóðar þegar hún skipaði sér í hóp hinna staðföstu ríkja og studdi innrásina í írak blett sem erfitt verður fyrir þessa sömu ríkisstjórn þrátt fyrir nýjan utanríkisráðherra að þvo af nema með því að biðja íraka og alþjóðasamfélagið afsökunar

og heldur ekki nefnd á nafn yfirvofandi stefnubreyting bandarískra stjórnvalda í málefnum íraks vegna afsagnar og með sigri demókrata í kosningunum vestra á dögunum þögnin um þennan þekkta hornstein í utanríkisstefnu íslendinga það er þjónkunina við bandarískt hervald er hrópandi í þessari skýrslu ráðherrans kosningar til öryggisráðsins eiga ekki að fara fram fyrr en á árinu tvö þúsund og átta og nú leita menn eftir stuðningi víða um heim stuðningur fékkst í vikunni frá stjórnvöldum í ísrael og þá er komið að öðru atriði sem hvergi er minnst á í ræðu utanríkisráðherra það er ástandið í palestínu og áralangt og gegndarlaust ofbeldi ísraelsmanna þar gegn óbreyttum borgurum sem hefur leitt til þess að innviðir samfélagsins eru að hruni komnir og brostnir hæstvirts utanríkisráðherra boðar í ræðu sinni endurskoðun laga um þróunaraðstoð sett verði lög um svokallaða friðargæslu og að friðargæslunni verði settar siðareglur einnig hyggst ráðherrann móta heildstæða stefnu í mannréttindamálum á alþjóðavettvangi ég sakna þess að ráðherrann minntist ekki í þessu sambandi á inntak ræðu sinnar á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna í haust þar sem aðaláherslan var á þróunarmál einmitt enda skiptir miklu máli að ísland hljóti stuðning í stórum hópi þeirra ríkja eigi nokkur von að vera um sæti í öryggisráðinu á þingi sameinuðu þjóðanna sagði ráðherrann meðal annars að ísland vildi axla ábyrgð í þróunarmálum og að við stefndum að því eftir árið tvö þúsund og níu að ná markmiði sameinuðu þjóðanna um að iðnríkin verji núll komma sjö prósent af þjóðartekjum sínum til þróunarhjálpar um þetta atriði í ræðu ráðherrans sagði í leiðara morgunblaðsins tuttugasta og áttunda september síðastliðinn með leyfi forseta með framboði sínu til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna kosningabaráttunni opnun vefsíðu og svo framvegis hefur ísland beint kastljósinu sem aldrei fyrr að því hvernig það stendur að þróunarmálum það þýðir að fleiri en áður vita að við höfum góð áform en þeir vita líka að eins og er stendur eitt ríkasta land í heimi flestum öðrum þróuðum ríkjum að baki í stuðningi við hin fátæku þróunarlönd það verður eftir

það mun koma í hlut nýrrar ríkisstjórnar að standa við stóru orðin ráðherrans á vettvangi sameinuðu þjóðanna og uppfylla skyldur og þrjátíu og fimm ára gamlar samþykktir alþingis og þrjátíu og sex gömul markmið hinna sameinuðu þjóða það er vissulega tilhlökkunarefni ekki vegna framboðs til öryggisráðsins eða atkvæðaveiða á þeim vettvangi heldur málefnisins vegna að takast á við það verkefni

hvort hér verður skipt um ríkisstjórn í næstu kosningum

í skýrslu sinni segir hæstvirtur ráðherra réttilega að samstaða hafi ríkt um þróunaraðstoðina sem slíka það hefur hins vegar ekki ríkt samstaða um þessar nánasarlegu fjárveitingar til þróunaraðstoðar og svik við samþykktir sameinuðu þjóðanna sem ég nefndi hér áðan

virðulegur forseti það ríkir alls engin samstaða um þær bókhaldskúnstir ríkisstjórnarinnar að færa framlög til svokallaðrar friðargæslu á þróunaraðstoð í ræðu ráðherrans kom því miður skýrt fram að til stendur að flækja svokallaða friðargæslu enn frekar í hernaðarnet nato með aukinni samvinnu þar um án þess að það eigi að breyta neinu nýjar áherslur ráðherrans sem vert er að fagna um að konur komi þar til frekari starfa í umræðum um boðaðar lagabreytingar vegna þróunaraðstoðar og svokallaðrar friðargæslu munu væntanlega koma fram ólík viðhorf og áherslur til að mynda okkar vinstri grænna og ríkisstjórnarflokkanna þá mun verða tekist á um þá hugmyndafræði sem að baki býr annars vegar vopnaða friðargæslu undir stjórn hernaðarbandalagsins natos og hins vegar eiginlega þróunaraðstoð borgaralega aðstoð við fólk í neyð og aðstoð til sjálfshjálpar það er tími til kominn að um þau mál verði fjallað hér á alþingi og þess vegna fagna ég sérstaklega áformum ráðherrans um að endurskoða lög um þróunaraðstoð og setja lög um starfsemi þessarar svokölluðu friðargæslu virðulegi forseti á árinu tvö þúsund og fimm var fjöldi þess fólks sem flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna á samkvæmt skilgreiningu að sinna orðinn nítján komma tvær milljónir manna víðs vegar um heiminn árið tvö þúsund og fjögur var fjöldinn sautján milljónir þannig að hlutfallsleg aukning á milli ára var þrettán prósent ástæður þessarar aukningar voru aðallega vegna fólks sem var vegalaust því nefni ég það virðulegi forseti að á þennan hóp þennan stóra hóp jarðarbúa sem er í rauninni miklu meiri en þessar tæpar tuttugu milljónir manna því að heildarfjöldi fólks sem hefur flosnað upp frá heimilum sínum víða um heim er áætlaður yfir fjörutíu milljónir manna um núll komma sex prósent af íbúafjölda jarðar og því nefni ég það virðulegi forseti að á þennan stóra hóp jarðarbúa í mikilli neyð er ekki minnst í skýrslu ráðherrans og sakna ég þess hver skyldi skýringin vera skyldi hún vera sú að við getum ekki talist góð fyrirmynd á þessu sviði getur ástæðan verið sú að við höfum i vaxandi mæli skellt hurðum okkar í lás þegar heimilislaust og ríkisfangslaust fólk knýr hér dyra og vísað því á guð og gaddinn og þar með ábyrgð okkar á þessum vanda vissulega hafa íslendingar tekið af og til við sérvöldum hópum flóttamanna en það er dapurlegt að frá því að við tókum við fyrsta hópnum upp úr líklega nítján hundruð fimmtíu og sex hygg ég að við höfum ekki tekið við fleirum en kannski fimm hundruð manns allt í allt ég hef

hafi engin þrettán prósent aukning orðið á þessum fjölda hjá okkur á milli ára enda þótt vegalausum flóttamönnum fjölgi um það í heiminum hæstvirts utanríkisráðherra hefur lýst því yfir að hún hyggist leggja áherslur á konur í friðargæslu og þróunaraðstoð og þar með hverfa frá hinum karllægu og hernaðarlegu gildum og er það vel ályktun öryggisráðs sameinuðu þjóðanna frá árinu tvö þúsund númer þrettán hundruð tuttugu og fimm um konur frið og öryggi er grundvallarályktun þar sem er staðfest að konur hafa vissulega hlutverki að gegna hvort heldur er við að fyrirbyggja átök og stríð í friðarumleitunum í friðargæslu raunverulegri og ekki síst í uppbyggingu að átökum loknum tíföldun framlags til unifem hefur verið starfi samtakanna mikils virði vakið athygli og verið góð fyrirmynd

ég vil nefna þetta sérstaklega hér virðulegur forseti sem ég sagði um flóttamennina áðan vegna þess að flóttamanna er vandi kvenna áttatíu prósent af öllum flóttamönnum í heiminum í dag eru konur og börn ef íslendingar ætla sér að standa undir nafni í því að styðja við konur í heiminum í mínu starfi í þróunarhjálp er einfaldlega ekki hægt að láta eins og flóttamannavandinn sé ekki til ég nefndi í upphafi að víða í ræðu ráðherrans er að eiga góð áform og vissulega mýkri ásýnd en

framboð til öryggisráðsins hefur beint kastljósinu að íslensku samfélagi og utanríkisstefnu íslenskra stjórnvalda og því hvernig við förum fram á alþjóðavettvangi það verður spurt um afstöðuna í öllum málum stórum og smáum það verður líka spurt um írak það verður spurt um palestínu og það verður spurt um flóttamenn og það verður spurt um